Spoštovana ministrica, mi, ki tam živimo, nam je vse jasno, popolnoma jasno, in če ima kdo želje izmed poslancev, ga rade volje peljem tudi na ogled obeh dveh tras, ki so na voljo, pa bo pol sam dejansko opazil in pa videl tudi razliko. Drugače pa sprašujem: Zakaj je državljanom vsiljena ta trasa f dva dva in ne moremo izbirati po neki drugi varianti, cenejši, f šest? V študiji, ki favorizira f dva dva, niso upoštevali faktorja kmetijskih zemljišč. Si lahko predstavljate. Hkrati pa so zmanjšali število delovnih mest v Celju, iz realnih štiriindvajset tisoč na štirinajst tisoč, kar je za dve točki prevesilo tehtnico v prid trase f dva dva. Trdim, da je omenjena študija zavajajoča in sprašujem, kdo bo prevzel osebno odgovornost v primeru, če bo Ustavno sodišče ugotovilo, da je DPN za to traso nezakonit, da končno razrešimo te dvome, od vas pričakujem, da naredite novo študijo, kjer bodo uporabljeni ključni novi podatki, in pa seveda pravi, ter upoštevate faktor kmetijskih zemljišč, ki ni upoštevan v predhodni študiji dva tisoč sedem. Enako je ugotovila tudi leta dva tisoč enajst ustanovljena vladna medresorska skupina strokovnjakov. Ugotovili so, da so bili uporabljeni nepravilni podatki, da ni bil upoštevan najpomembnejši faktor kmetijskih zemljišč, da ta trasa f dva dva naredi veliko več škode, da ni bilo pravih prometnih tokov. Hitra cesta pa naj se naredi po obstoječem priključku, se pravi, f šest. To je bilo priporočilo vladne medresorske skupine. Zatem se je zgodil politični pritisk in iz tega naslova ni bilo nič več slišati. Sprašujem se, komu dražja trasa prineče prinese večjo korist? Prepričan sem, da prebivalcem naše lepe doline sigurno ne. Hvala lepa.